Herr Präsident!

Dieses Parlament hat im letzten Jahr bei der entsprechenden Diskussion beschlossen, dass wir gerne ein Schwerpunktkapitel hätten über faire und diskriminierungsfreie Wettbewerbsbedingungen für kleine und mittlere Unternehmen.

Diese Empfehlung wird in der vorliegenden Beschlussempfehlung des Kollegen Eppink wiederholt. Ich möchte gerne von der Kommission wissen, ob sie nun die Absicht hat, wenn wir das heute zum zweiten Mal beschließen, das auch umzusetzen oder uns wenigstens zu sagen, was sie daran hindert, in dieser Art und Weise die Anliegen der kleinen und mittleren Unternehmen in besonderer Weise und konzentriert ins Auge zu fassen. Meine zweite Bemerkung betrifft den Rohstoffsektor.

Ich bedauere es allerdings, dass die Empfehlung des Ausschusses für Industrie, Forschung und Energie nicht insgesamt aufgenommen wurde, der vorgesehen hatte, dass wir nicht nur wie es jetzt die französische Präsidentschaft betreibt die Frage der Spekulation mit landwirtschaftlichen Rohstoffen thematisieren, sondern dass wir da auch die Spekulation mit Metallen einschließen.